Twee jaar geleden hadden we hier het eerste debat over kwalijke retoriek rond vrij verkeer. Het Europees Parlement pakte toen premier Rutte van Nederland hard aan omdat hij weigerde om het stigmatiserende Polen meldpunt te veroordelen. Rutte beloofde toen om hierheen te komen om het debat met ons aan te gaan.

Minister Asscher maakt mensen bang voor een vloedgolf aan Roemenen en Bulgaren, terwijl onderzoek aantoont dat die angst ongegrond is. Staatssecretaris Teeven maakt mensen bang voor misbruik van sociale zekerheid, terwijl onderzoek aantoont dat die angst ongegrond is. Ik vind het al vervelend als oppositiepartijen een loopje nemen met de waarheid. Maar als regeringsvertegenwoordigers willens en wetens angst zaaien onder hun bevolking met onwaarheden, dan is dat ronduit afschuwelijk. Premier Rutte hebben we hier nog steeds niet gezien. Ik roep hem hierbij op om zijn beloften gestand te doen en eindelijk naar het Europees Parlement te komen, want tot mijn grote spijt is daar eerder meer dan minder reden toe gekomen.